Also es wäre doch gut, wenn der Präsident, der hier mit uns spricht und diskutiert, seine eigenen Berichte kennen würde.

Das heißt, die These, dass dem gegeben wird, der schon hat, diese These möchte ich ausdrücklich aufrechterhalten!